Me gustaría empezar felicitando a los ponentes, a la señora Thyssen y al señor Giegold, por el gran trabajo que han realizado y también agradecer el trabajo realizado tanto por el Comisario Barnier como por la Presidencia irlandesa, representada aquí por su ministra Creighton. Hemos creado altas expectativas sobre la importancia de la unión bancaria y, por tanto, es importante estar a la altura de esas expectativas y dar mañana un apoyo masivo a las enmiendas de los informes de la señora Thyssen y del señor Giegold. Este apoyo es fundamental para conseguir que el primer pilar de la unión bancaria, el supervisor único, esté listo lo antes posible. La ministra hablaba de mandar un mensaje a los mercados.

Pero también es importante para mandar un mensaje a los ciudadanos, y que vean que sus representantes políticos buscan soluciones a la crisis y buscan soluciones a las futuras crisis. Es importante tener listo el supervisor único para, en primer lugar, empezar a desfragmentar los mercados financieros y conseguir que el crédito llegue a nuestras pequeñas y medianas empresas, y conseguir también que las PYME se financien en función de su situación económica y no en función de su

Pero también es importante para permitir la recapitalización directa de nuestro sistema bancario, y conseguir así romper el círculo vicioso entre deuda soberana y deuda bancaria. En definitiva, demostrar a los ciudadanos que trabajamos por resolver sus problemas.